die notwendig ist, um diese Maßnahme gar nicht erst zur Anwendung zu bringen. Im Übrigen gilt es natürlich auch, die entsprechenden nationalen Bestimmungen zu respektieren. Es ist ja auch in diesem Vorschlag eindeutig festgehalten, dass, wenn es zur Anwendung dieses Instruments kommt, die Anwendung proportional adäquat und entsprechend den Gegebenheiten vor Ort vorzunehmen ist.

Aber nochmals, und das ist meine eindeutige Zuversicht Es handelt sich hier um ein absolut allerletztes Instrument. Das muss man auch vor dem Hintergrund sehen, dass wir im Rahmen des Sixpacks in der Eurozone hier eine Möglichkeit haben, die die anderen Nicht Euro Länder nicht umfasst, und dass es hier auch ein Gebot der Fairness und der Ausgewogenheit war, ein Instrument vorzuschlagen und zu schaffen, das theoretisch letztlich alle 27 Länder